Ich wende mich hier an die Kollegen sie sind teilweise gar nicht mehr da zum Beispiel an den Kollegen Waitz, der generell Pestizide verunglimpft und bei allen Pestiziden davon ausgeht, dass sie nicht akzeptable Risiken beinhalten, aber gleichzeitig verschweigt, dass im Ökolandbau der Kupfereinsatz das größte Gift

Also ich wünsche mir, dass wir aufhören, Umwelt und Landwirtschaft gegeneinander auszuspielen, denn diese gehen Hand in Hand. Wir brauchen mehr Innovation für effizientere und nachhaltigere Produkte, und dies muss durch den politischen Rahmen, den auch die Europäische Kommission setzt, Herr Kommissar, unterstützt werden. Wir haben alle das gleiche Ziel ein zuverlässiges Zulassungsverfahren. Und ich glaube, dass wir dies jetzt mit diesen Empfehlungen auch verbessern.